virðulegi forseti ég segi já við þessari tillögu mér finnst eðlilegt að þjóðin er með sterkt ákall um það að fá að koma að þessari ákvarðanatöku og ég tel að við eigum að verða við því ég tel líka að þetta mál sé af þeirri stærðargráðu að það sé of stórt fyrir alþingi en passi akkúrat í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þjóðina til að taka um það ákvörðun ég var ein af þeim sem í einfeldni minni trúði því að hin frjálslynda víðsýnu ásjónu sem sjálfstæðisflokkurinn tók upp fyrir síðustu kosningar það væri eitthvað að marka hana

háttvirts formanns sjálfstæðisflokksins bjarna benediktssonar og einnig hélt ég að það væri eitthvað að marka það sem sjálfstæðisflokkurinn skrifaði á sína pappíra í sinni útgáfu í aðdraganda kosninga ég segi það enn og aftur hér að það voru mér mikil vonbrigði núna rétt áðan að heyra hláturinn í þingmönnum sjálfstæðisflokksins og svo núna staðfest með orðum hæstvirts fjármálaráðherra að útgáfa sjálfstæðisflokksins í aðdraganda kosninga er minna